Wir haben ein schmutziges Regime unterstützt.

Wir sind heute schon ein bisschen weiter, aber wir sind noch nicht weit genug.

Und das waren eben nicht die Islamisten!